Države koje su imale puno više kriminalaca, gdje je bilo puno gore, dopustili smo im da ulaze u Europsku uniju, dakle, ukinuli smo im vizni režim, a Kosovu ne. Ja to zovem čisto politikanstvo.